Pero dicho esto, yo celebro mucho que las instituciones europeas hayan proclamado el año 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural y que colaboren en esta iniciativa, entre otros, el Consejo de Europa, la Unesco o Europa Nostra. La historia y la cultura europeas han sido profundamente dinámicas, sin comparación posible. Y hoy tenemos un patrimonio cultural realmente excepcional. A mí me gustaría que al final de este 2018 se pudiera lanzar un ambicioso programa o plan de acción de la Unión para el patrimonio cultural que sirviera en el futuro para preservarlo y difundirlo. En efecto, este año 2018 no debe limitarse a un conjunto de actos o reuniones durante estos doce meses, sino que debería tener continuidad, señor comisario. Y por ello, me gustaría esa idea del plan de acción. Un año de atención a nuestro patrimonio no me parece suficiente. Creo que ese plan de acción incluso debería contemplar la creación de un fondo o partida presupuestaria específica para que la Unión contribuya a la recuperación y preservación del patrimonio cultural, por ejemplo, de importantes conjuntos arquitectónicos de los Estados miembros. Ahora que hablamos de las perspectivas financieras futuras, ¿por qué no pensar en una partida como esa? Ya sé que, a menudo, estas acciones se cofinancian a través de los fondos europeos para el desarrollo regional, pero una partida específica daría mayor visibilidad. No solo es la paz, no solo es la economía, no solo es la globalización el argumento que justifica la Unión Europea de hoy. Lo es también el sustrato cultural histórico común que se plasma en ese brillante patrimonio cultural. Por consiguiente, la Unión también debe contribuir a preservarlo. ¿La base jurídica para ello? A mí me parece que está bastante claro en el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento. Y, además no hace falta que subraye el gran impacto turístico y económico de un buen cuidado del patrimonio cultural.